En de Europese Green Deal werkt alleen als die ook gedragen wordt door mensen en bedrijven en als wij hun zorgen ook serieus nemen, want het heeft geen zin als mensen inderdaad hun rekeningen niet meer kunnen betalen of dat elk jaar de regels voor ondernemers veranderen of dat innovaties niet kunnen uitgroeien tot betaalbare klimaatoplossingen.

Maar in plaats van gelijk naar de belastingbetaler toe te gaan en te vragen om meer geld, vind ik dat we politiek het lef moeten hebben om te kijken waar we kunnen gaan bezuinigen op oude prioriteiten en zo geld vrij kunnen maken in de bestaande Europese begroting. Datzelfde geldt ook voor de Europese lidstaten. Landen moeten eerst zorgen dat ze optimaal hun Europese financieringen kunnen gaan benutten voordat ze vragen om nieuw geld.